Monsieur le Président, chers collègues, quelle drôle de sensation, pour les nouveaux élus que nous sommes, d'avoir ce débat sur la présidence de la Banque centrale européenne sans que la candidate unique, Mme Lagarde, daigne être présente. Pourtant, il est plus que jamais temps de débattre ensemble sur le rôle de la BCE et les objectifs qu'elle doit poursuivre. Car la monnaie est politique et n'a rien de neutre, ni pour le climat, ni pour les inégalités. Les inégalités, ce mot que Christine Lagarde connaît bien et qu'elle avait à la bouche quand elle était présidente du FMI, n'apparaît que deux fois dans son questionnaire.

Voilà trop longtemps que la politique monétaire sert les plus riches.

Malgré la crise et l'exemple grec l'aura tragiquement démontré la BCE ne prévoit toujours pas de mettre sa politique au service du plus grand nombre. Alors nous avons entendu Christine Lagarde et la Commission européenne parler à l'unisson de Green Deal. Mais est elle prête à arrêter de financer les responsables de la catastrophe?

Est elle prête à prêter directement aux États pour qu'ils financent la transition écologique? toujours pas Est elle prête à privilégier les financements verts?

Il ne faudrait surtout pas apporter de distorsion au sacro saint marché. Et tant pis si la planète doit en payer le prix. Cette obsession du marché n'est pas adaptée aux urgences de notre temps. Choisissons plutôt une politique monétaire au service de la transformation écologique et sociale, une BCE qui s'assure que l'argent réinvesti dans l'économie réelle cesse de financer les activités polluantes, assume de réguler le marché pour favoriser les actifs verts. Voilà ce que nous aurions dit à Mme Lagarde si elle avait daigné être présente aujourd'hui à nos côtés. Voilà sur quoi devraient porter nos échanges plutôt que de préparer un vote couru d'avance pour une personne condamnée en justice dans son pays. Comptez sur nous pour ne pas baisser la garde dès aujourd'hui et tout au long du mandat qui s'ouvre pour une politique monétaire qui serve ce qu'elle doit servir en priorité les peuples et la planète.